Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je suis sûre que vous savez combien les juristes sont précis, parfois impatients de résoudre les problèmes juridiques les plus difficiles et je dois dire qu'à la commission JURI, même les non juristes sont impatients. La Commission européenne a mené des consultations sur la question de la gestion du droit d'auteur depuis le milieu des années

Il faut en effet que des licences paneuropéennes ou multiterritoriales existent. Mais nous sommes conscients de la difficulté qui réside dans la réagrégation des répertoires qui permettrait à une seule entité d'accorder des licences pour un ensemble de répertoires. Il faut également que les sociétés de gestion collective garantissent la diversité culturelle en stimulant la création, mais nous connaissons les barrières linguistiques et culturelles. Il faut enfin que les sociétés de gestion collective assurent la prise en charge et la rémunération de tous les créateurs, de la star internationale aux auteurs les moins connus. Comment, dans votre proposition, comptez vous garantir l'équilibre entre, d'une part, cette modernisation nécessaire de la gestion collective, en particulier pour toutes les utilisations sur l'internet et, d'autre part, la protection et la rémunération des créateurs dans la diversité culturelle?